jóhanna maría sigmundsdóttir taki sæti sigrúnar magnúsdóttur sem varamaður í atvinnuveganefnd karl garðarsson taki sæti ásmundar einars daðasonar sem aðalmaður í utanríkismálanefnd þorsteinn sæmundsson taki sæti haraldar einarssonar sem varamaður í utanríkismálanefnd höskuldur þór þórhallsson taki sæti karls garðarssonar sem aðalmaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd elsa lára arnardóttir taki sæti vigdísar hauksdóttur sem aðalmaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd vigdís hauksdóttir taki sæti höskuldar þórhallssonar sem varamaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd karl garðarsson taki sæti elsu láru arnardóttur sem aðalmaður í allsherjar og menntamálanefnd páll jóhann pálsson taki sæti karls garðarssonar sem varamaður í allsherjar og menntamálanefnd silja dögg gunnarsdóttir taki sæti páls jóhanns pálssonar sem aðalmaður í velferðarnefnd páll jóhann pálsson taki sæti karls garðarssonar sem aðalmaður í fjárlaganefnd silja dögg gunnarsdóttir taki sæti páls jóhanns pálssonar sem varamaður í fjárlaganefnd willum þór þórsson taki sæti sigrúnar magnúsdóttur sem varamaður í norðurlandaráði vigdís hauksdóttir taki sæti jóhönnu maríu sigmundsdóttur sem aðalmaður í norðurlandaráði þorsteinn sæmundsson taki sæti vigdísar hauksdóttur sem aðalmaður í vestnorræna ráðinu þórunn egilsdóttir taki sæti ásmundar einars daðasonar sem varamaður í vestnorræna ráðinu þorsteinn sæmundsson taki sæti páls jóhanns pálssonar sem varamaður á nato þinginu þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum